Hvala za besedo, predsedujoči. Prej se je z desne klopi v Državnemu zboru slišalo, kako tisti, ki so pripravljeni podpreti ta proračun, razlagajo ali pa razlagamo, da gre za najboljši proračun v zgodovini te države in neke podobne priče, niti približno ne bom trdil česa podobnega. Bom pa trdil, da je ta rebalans proračuna boljši, kakor je bil njen predhodnik. In je boljši, kot so bili proračuni v pretekli vladi. Lahko bi tukaj sedeli do jutrišnjega dne, če bi šel v nadroben razrez postavke posameznih ministrstvih, zato bom izpostavil zgolj pet ukrepov: začetek na področju sociale. Tu se zagotavlja sredstva za usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom. S tem se vsaj minimalno prispeva k izboljšanju gmotnega položaja šibkejših slojev te družbe, torej tistih najbolj ponižanih, najbolj razžaljenih sektorjev delavskega razreda. Nadalje se zagotavlja tudi sredstva za dodatno usklajevanje pokojnin in se s tem prispeva k minimalnemu dvigu pokojnin. Pod tretjo točko bi izpostavil povečana sredstva za občine, ki so že leta na kratkem zaradi podfinanciranosti, medtem ko država nanje prenaša več in več pristojnosti in jim nalaga več in več nalog, denar pa seveda temu ne sledi. S tem proračunom oziroma s tem rebalansom se vsaj deloma to odpravlja. Naprej. Narejen je bil zelo pomemben preboj na področju plač javnih uslužbencev, plač javnih uslužbencev, učiteljem, vzgojiteljic, medicinskih sester, so se zvišale in ta proračun temu zvišanju sledi in so temu namenjena dodatna dodatna sredstva. Navsezadnje pa se dvigujejo tudi sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost, in sicer za štiriindvajset cela pet milijonov evrov. Zakaj sem pa dejal, da ne gre za oh in sploh najboljši proračun? Ker je pa v njem kar nekaj postavk, ki nas v Levici motijo in motijo tudi mene osebno, ker za Levico pokrivam področje obrambe v tem državnemu zboru. Na državnozborske volitve smo se odpravili z nekaj temeljnimi zahtevami, programskimi točkami. Ena izmed ena izmed teh zahtev programskih točk je bila odpoved nabave vojnega materiala za oblikovanje ena cela dve milijarde evrov težkih dveh srednjih bataljonskih skupin. To je zahteva zveze NATO. To je tudi konsenz političnega razreda v tej državi, da moramo ti dve srednji bataljonski skupini zgraditi. Seveda ne gre za krepitev Slovenske vojske kot Slovenske vojske, neke obrambne sile, ki bi pomagala v domovini, ampak gre za nadaljnje preoblikovanje te Slovenske vojske v ekspedicijski korpus, v pomožne enote zveze NATO, ki se lahko hitro odzivajo in se razporejajo po celotni zemeljski obli. Oprostite, slovenski vojaki na drugem koncu sveta ne branijo domovine. Branijo pa interese ameriških naftnih multinacionalk, recimo. In vojske, ki to počnejo, vojska, ki je za to opremljena, vojska, ki je za to usposobljena, v tej državi ne potrebujemo. Vsak evro, vsak cent, ki gre za oborožitev ofenzivne, okupacijske vojske, je za vselej izgubljen za tiste postavke, ki pa bi krepile blaginjo slovenskih državljank in državljanov. Postavke, vojaške postavke v tem proračunu so zato problematične, ampak manj problematične, kot bi lahko bile. Tristo petdeset milijonov evrov. Toliko naj bi znašal naslednji korak v opremljanju in pripravi dveh srednjih bataljonskih skupin, o katerih sem govoril. Govorim o nabavah osemkolesnikov. Nabava teh osemkolesnikov je bila odpovedana, je bila umaknjena. In kar naenkrat se je za ta temu proračunu sprostilo, ali pa v državi, če želite, v njeni javni malhi, sprostilo tristo petdeset milijonov evrov, ki so se nato lahko porazporedile po drugih ministrstvih in po drugih postavkah, ki pa, kot rečeno, servisirajo blaginjo, servisirajo tudi razvoj te države. Zelo sem vesel, da je bila ta odpoved vojnih nabav izpogajana, da se je zgodila in da je v proračunu ne zasledimo kot nemudoma kot nekaj, kar bi bilo nemudoma na horizontu. Mislim, da je to izjemen izjemen dosežek in izjemen obrat iz gole servilnosti zvezi NATO, v to, da se pa vsaj na vrhuncu konjunkture pa premišljuje o temu, kako živi delavski razred v tej državi, kakšne potrebe ima na področju izobrazbe, kakšne potrebe ima na področju infrastrukture, da normalno pride iz kraja A v kraj B, kakšne potrebe ima na socialnem področju takrat, ko ostane brez dela, in tudi, ko se rabi k zdravniku zateči po zdravniško pomoč. Drobtinice tega preoblikovanja Slovenske vojske v dve srednji bataljonski skupini pa v temu proračunu še vedno ostajajo. Pravim drobtinice, ker govorimo o dvajsetih milijonih znotraj dvaintrideset milijonov evrov težkega nakupa oklepnikov štiri krat štiri Oškoš. To je manj kot deset odstotkov zneska tristo petdesetih milijonov, ki bi šel za nakup osemkolesnikov, drži. Gre za bistveno manjši znesek, znesek, ki ga slovenski proračun v v konjunkturni situaciji lahko lahko požre. Mene pa, veste, precej grize, ne, grizejo me te ti oklepniki, ker so podobno kot njihovi osemkolesni bratranci še vedno namenjeni temu, da operirajo v tujini, niso prilagojeni za slovenske razmere, so preširoki za to, da se vozijo po slovenskih gozdnih cestah. Niso pa seveda preširoki, ampak so fantastično ustrezni, da križarijo po pustinjah Bližnjega vzhoda. Tukaj mislim, da je da je proračun zataval za teh dvaintrideset oziroma konkretno za leto dva devetnajst dvajset milijonov evrov. Ampak če dam na eno stran teh preostalih dvajset oziroma dvaintrideset milijonov evrov, na drugo stran o ukrepih, ki naj bi jih koalicijske stranke v partnerstvu z Levico izpeljale do konca tega leta, je pa jasno, kaj bo prevagalo, da se lotimo resne odprave prekarnosti, da resno primemo za problem prenizkih penzij, ne samo tako za pol odstotka, pa nula dva odstotka, da se lotimo pokojninske reforme, ampak ne na način, kakor so se do zdaj delale pokojninske reforme, da se je neprestano zniževalo odmerne odstotke, da se je podaljševalo delovno delovno dobo, da se je zniževalo prispevno stopnjo za za kapital, ne, da k vprašanju pokojnin pristopimo ravno iz obratne smeri, kako bodo ljudje iz svojega aktivnega dela v starosti prejeli več, živeli bolj varno. Če to dvoje postavim na tehtnico, potem te štiri krat štiri oklepniki kar naenkrat postanejo nekaj, kar lahko požrem in tako proračun potem tudi podprem, ne pod obeti sporazuma, ki naj bi ga jutri podpisali, in ukrepi, ki naj bi se v prihodnosti zgodili. Ustavil bi se še pri eni točki, ko sem zdaj morda več govoril o blaginji, da se zdaj usmerim še na še na razvoj. Proračun predvideva direktna razvojna sredstva v slovensko gospodarstvo. To je ukrep, ki ga Levici zagotovo zagovarjamo, ne, zato tudi neprestano uporabljamo dvojec označevalcev, blaginja in razvoj. Je pa vprašanje, kako se ta sredstva uporabljajo. Dobra stvar, dobra stvar tega proračuna je, da v primerjavi s sprejetim obstoječim proračunom za leto dva tisoč devetnajst znižuje subvencije za zasebna podjetja za dvaintrideset milijonov evrov, istočasno, ko zvišuje subvencije za javna podjetja za slabih devet milijonov evrov. To je sprememba, ki je dobrodošla. Žal pa bo še vedno država za subvencije privatnim podjetjem v letu dva devetnajst po rebalansu namenila štiristo petinštirideset milijonov evrov, oziroma sto sedemnajst milijonov evrov več kot lani. Za primerjavo, za subvencioniranje javnih podjetij pa zgolj devetinpetdeset milijonov milijonov evrov. Ponovno, sam obseg teh sredstev sam na sebi ni problematičen, morajo biti pa ta sredstva porabljena modro, da ne gre zgolj za infuzijo najbolj neproduktivnim sektorjem slovenskega gospodarstva, ki se živijo zgolj iz državnih subvencij, ki se živijo zgolg zaradi tega, ker zaposlujejo ali delavce prekarce, zaposluje delavce na minimalni plači in niso pripravljeni investirati sami v razvoj, niso pripravljeni pripravljena s spoštovanjem obravnavati svojih zaposlenih. Ta sredstva so veliko bolj bolje naložena, če želite, v gospodarstvo, na način, da država vstopa v kot kot lastnik v strukturo teh podjetij, potem pa svoj lastniški delež uporabi, zato da podjetja še dodatno spodbudi v smeri razvoja in tudi v smeri delavske participacije, v smeri ekonomske demokracije. Na tak način je uporaba javnih sredstev kot neposrednih subvencij v gospodarstvu dobrodošla. Če gre pa zgolj za zgolj za neke za neke olajšave, zgolj za neke investicijske spodbude, ki se na koncu niti ne izkažejo, da to so, ampak to v resnici samo nekaj zasebniki za svoje dobičke outsourcajo neke regularne stroške na javna sredstva, to pa mislim, da v takemu slučaju, pa take proračunske postavke zagotovo ne dosežejo svojega namena, ampak delujejo zgolj v lobističnih okvirih in tukaj mislim, da je skristaliziran v eni postavki najpomembnejši element, kako peljati v tej državi razvoj. Ga bomo z lopato kim privatnikom metali denar in upali, da bo iz tega zraslo nekaj nekaj dobrega? Ali bomo ta sredstva usmerjali s premislekom, ob polnem zavedanju, da do razvoja lahko pripeljejo zgolj investicije v višjo dodano vrednost, na način, da se struktura slovenskega gospodarstva izkoplje iz svoje podrejene vloge, iz vloge nemškega podalpskega podizvajalca. Ne, to je ključno. A bomo gradili svoje proizvodne verige, sklenjene, imeli končne produkte z visoko dodano vrednostjo, ki bodo lahko v globalnem kontekstu lovile vrednosti in konkurirale s končnimi produkti? Ali bomo imeli tako, raztrančirano kramarsko gospodarstvo, kamor so ga, kamor ga je pripeljal politični establishment še posebej intenzivno v zadnjih petnajstih letih? Ki je zmožen zgolj servisirati s polizdelki nemško industrijo? Vse to je skristalizirano v tej v tej postavki in tukaj mislim, da vlada znotraj slovenskega političnega razreda konsenz, ki pa bi ga, upam da ravno s temu proračunom, lahko začeli lomiti. Torej, da moramo zniževati davke za kapital, da moramo zniževati okoljske omejitve, da moramo odpravljati delavske pravice, zato, da na tak način vzpostavimo ugodno poslovno okolje, ki naj privabi tuje investitorje, in da se uvrščamo v skupino tako imenovanih višegrajskih držav, ki to že počnejo. Gospe in gospodje, poslanke, poslanci - to ni strategija za razvoj, to je strategija za nerazvitost. In predstavniki Vlade, ki bodo izvajali ta proračun, ki bodo tisti, ki bojo držali roko nad malho najbolj neposredno, jih pač pozivam, da presneto dobro razmišljajo, kako to malho odpirajo in kam denar za subvencioniranje gospodarstva namenjajo. Zagotovo pa ob temu, da gre za slabe pol milijarde evrov našega skupnega javnega denarja, v obliki subvencij v v žepe zasebnega gospodarstva, pač pričakujem, da se ne bo ploskalo vsakemu samozvanemu podjetniku, samozvanemu gospodarstveniku, ko bo stopil pred kamere in rekel, ta grda požrešna država, mislim, z davki vse pobira, kar sem jaz sam ustvaril. Ker če bi bilo to res, potem tudi, kot rečeno, slabe pol milijarde evrov težko postavke za neposredno subvencioniranje gospodarstva v tem proračunu ne bi bilo, pa je. Nihče ni ničesar ustvaril popolnoma sam. Vsak produkt in vsak državni proračun je končni rezultat našega skupnega kolektivnega dela in temu primerno naj se z njim tudi ravna. Hvala.